Instrumentul european de vecinătate și parteneriat poate și trebuie să fie utilizat mai mult în regiunea Mării Negre. Apreciez ca fiind pozitivă sinergia la Marea Neagră, dar consider că această regiune prezintă o importanță geostrategică deosebită și merită un cadru de cooperare mai structurat, pe modelul dimensiunii nordice sau al Uniunii pentru Mediterană. Instrumentul european de vecinătate și parteneriat ar trebui să contribuie mai mult la dezvoltarea legăturilor de transport dintre Uniunea Europeană și Marea Neagră, și dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova și Ucraina. România dorește să dezvolte mai multe programe de cooperare între orașe din România și orașe din Republica Moldova.

Dezvoltarea porturilor comunitare situate la Marea Neagră, construcția unor terminale pentru gaz lichefiat, precum și dezvoltarea legăturilor feroviare și rutiere între statele din regiunea Mării Negre și statele membre trebuie să facă parte dintre prioritățile pentru care va fi folosit acest instrument. De asemenea, consider că acest instrument trebuie să fie folosit și pentru cooperarea în domeniul energetic, pentru extinderea și integrarea infrastructurii pentru transportul de electricitate către regiunea Balcanilor de Vest.